Herr Präsident! Zuerst einmal Dank an den Berichterstatter für die gute Zusammenarbeit, die wir gehabt haben. Der Verkehr ist entscheidend auch im Wettbewerb.

Wir haben aber einen unfairen Wettbewerb, und da muss die Kommission aktiv werden. Wir haben zum Beispiel im Luftverkehr dem Klimakiller par excellence eine Mehrwertsteuerbefreiung und eine Kerosinsteuerbefreiung. Das heißt, der europäische Steuerzahler zahlt jedes Jahr 30 Milliarden Euro für den Luftverkehr, damit die anbieten können, von einer Metropole in die andere zum Taxipreis zu fliegen. Die Bahn muss das alles bezahlen. Wir haben eine verpflichtende Schienenmaut für jede Lokomotive auf jedem Streckenkilometer. Die muss erhoben werden, sie ist in der Höhe unbegrenzt. Auf der Straße ist es eine freiwillige Sache der Mitgliedstaaten, ob sie eine Maut erheben. Meist gilt sie nur auf Autobahnen für Lkw ab 12 Tonnen. Wir haben also Mitgliedstaaten, die eine hohe Schienenmaut und gar keine Straßenmaut haben. Das kann nicht sein, weil wir dann die Ziele verfehlen. Denn ohne eine Änderung der Mobilität werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Das müssen wir aber!